frú forseti það er alveg hárrétt hjá formanni sjálfstæðisflokksins háttvirts þingmanns bjarna benediktssyni að ég hef beðið um að fá að bera pólitíska ábyrgð á mínum gerðum ég hef gert það gjarnan í samhengi við það að þar á hún að hvíla en ekki á embættismönnum eða starfsmönnum okkar sem starfa í umboði og á ábyrgð stjórnvalda sem eiga að bera hina pólitísku ábyrgð ég vil bara biðja menn um að hafa það í huga og sérstaklega ef til vill í framhaldinu hvernig þeir haga orðum sínum í þeim efnum það er ekkert vandamál að takast á við hina pólitísku ábyrgð það eru ýmsar leiðir til þess að kalla hana fram fleiri en þær sem háttvirtur þingmaður nefndi að ganga til kosninga þjóðaratkvæðagreiðslan er að baki og desemberlögin eru þar með fallin úr gildi og viðaukasamningarnir frá í október sem voru andlag þeirra tæknilega gilda þá ágústlögin og samningarnir frá fimmta júní og málið er óleyst viðfangsefnið er sem sagt áfram

þannig að það og fjölmörg önnur mál sem því tengjast beint eða óbeint geti síðan haft sinn framgang

og tel sjálfgefið að við reynum að halda áfram þar sem frá var horfið á grundvelli þeirrar samstöðu og með þá sömu samninganefnd sem skipuð var í góðu samkomulagi flokkanna og hefur að mínu mati unnið ákaflega gott starf það er svo sjálfstætt mál að við þurfum að velta ýmsu fyrir okkur meðal annars í framhaldi af þessari fyrstu þjóðaratkvæðagreiðslu eftir að lýðveldið var stofnað með einni slíkri þar held ég nú alveg sérstaklega að alþingi sem stofnun

eigum að spyrja okkur ýmissa spurninga það er þannig að löggjafarvaldið er hér samkvæmt okkar stjórnskipun fjárstjórnarvaldið er hér samkvæmt okkar stjórnskipun og framkvæmdarvaldið hefur verið í höndum þingbundinnar ríkisstjórnar oftast meirihlutaríkisstjórnar með sárafáum undantekningum minnihlutastjórna og einnar utanþingsstjórnar það sem meira er þó um vert ábyrgðin er hér og hvergi annars staðar það hefur enginn annar hana á sínum herðum en alþingi og framkvæmdarvaldið eins og fer um það samkvæmt lögum en aðalatriðið eru nú verkefnin fram undan því að það sem er liðið það er liðið og þar á eða þessi þjóðaratkvæðagreiðsla með skýrri niðurstöðu ég hef í dag rætt við bæði formann samninganefndarinnar og fjármálaráðherra hollands um það hvernig við komum málunum aftur á hreyfingu

staðar hjá viðsemjendum eða gagnaðilum okkar til að reyna áfram að vinna að lausn málsins að nauðsynlegri undirbúningsvinnu undangenginni sem ætti ekki að taka langan tíma þannig að ég geri mér vonir um það að innan ekki mjög margra daga verði raunhæft að alvöru samingaviðræður geti hafist á nýjan leik það er okkur mjög mikilvægt og þarf ekkert að fara um það mörgum orðum að komast áfram og sinna samhliða úrlausn icesave málsins öllum þeim brýnu verkefnum sem hér er við að fást ísland á enn í erfiðleikum hér eru enn erfiðar aðstæður og

sjálf ég held að alþingi ætti að velta því fyrir sér hvernig alþingi sem stofnun er á vegi statt gagnvart trúnaði og trausti umbjóðenda sinna þjóðarinnar við þurfum og við eigum að vanda okkur við það að vinna saman öll þau verkefni sem við getum og greina á heiðarlega á um hin sem við erum ekki sammála um það er til þess ætlast og þjóðin á það skilið að hún hafi þannig þjóðþing og þannig stjórnvöld við völd þegar erfiðir tímar ganga yfir það eru brekkur eftir ekki bara ein há eins og segir í kvæðinu heldur margar og langar